Natürlich gibt es noch Vieles zu reformieren. Der Kollege Chountis hat einen guten Bericht gemacht, wo die Defizite aufgezeigt werden, aber auch die Fortschritte. Der Kampf gegen die Korruption und die Kriminalität muss mit aller Kraft weitergeführt werden. Und die Regierungskoalition aus Demokraten und Sozialdemokraten hat sich klar dieser Aufgabe verschrieben. Wir werden sie daran messen. Leider ist das politische Klima im Land vergiftet durch das unverantwortliche Spiel einiger weniger in der sozialistischen Opposition. Ich will gar nicht selber hier reden, sondern ich möchte hier einige angesehene albanische Sozialisten zitieren wie den Herrn Kollegen Agoli, den ehemaligen Präsidenten des Parlaments Belumbi und den Präsidenten des Landes, Herrn Maldani, die alle den erneuten Boykott ihrer Abgeordneten im Parlament ablehnen.

Ein anderer Sozialist, Manani, sagt offen, dass die Aktionen seines Parteivorsitzenden Rama darauf abzielten, die albanische Verfassung außer Kraft zu setzen. Albanien braucht ein funktionierendes Parlament und darin auch eine funktionierende Opposition, die ihre vom Volk aufgegebene Aufgabe ernst nimmt und das demokratische System nicht pervertiert. Die Bürger Albaniens haben diese Streitereien bis obenhin satt. Sie möchten, dass ihre Kinder eine Zukunft haben, dass im Land Recht und Ordnung regiert, dass Betriebe angesiedelt werden, die Arbeitsplätze schaffen, und sie wünschen sich, dass die Politiker sich in den Dienst des Volkes und nicht hinter eine falsch verstandene Parteiräson stellen.